ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum um íslenskan ríkisborgararétt

sjö var lögum um íslenskan ríkisborgararétt breytt á þann hátt að sá sem sækir um íslenskan ríkisborgararétt skal hafa staðist próf í íslensku samkvæmt kröfum sem dómsmálaráðherra setur í reglugerð

auglýst með átta vikna fyrirvara hvar og hvenær þau skulu haldin við fyrrgreinda lagabreytingu árið tvö þúsund og sjö láðist að setja í lögin heimild til að taka gjald fyrir prófin er því lagt til að úr því verði bætt með þessu frumvarpi jafnframt því að veita ráðherra heimild til að fela námsmatsstofnun eða öðrum sambærilegum aðila að annast þau eins og áður hefur komið fram skal gjaldið takmarkast við þann kostnað